virðulegur forseti mér finnst ótrúlegt að kalla þetta málþóf eða málæði hér er lögð fram dagskrártillaga af augljósum ástæðum það er vegna þess að það hefur legið frammi beiðni í einhverja níu mánuði um sérstaka umræðu við hæstvirtan forsætisráðherra um eitt hans helsta kosningamál

á móti þessari dagskrártillögu útskýri afstöðu sína líka annað finnst mér líka undarlegt að tala um það að þessi dagskrártillaga sé fordæmalaus hvað er fordæmalaust í þessu er það ekki viðhorf hæstvirts forsætisráðherra til þingsins ef við ætlum að rannsaka hvað er fordæmalaust og hvað á sér fordæmi í þessu dæmi þá vil ég að þetta sé rannsakað hve margir forsætisráðherrar hafa með jafn markvissum hætti reynt að koma sér undan því á síum ferli að taka þátt í sérstakri umræðu við þingið um mikilvæg mál og hversu margar beiðnir hafa verið lagðar fram um sérstakar umræður við hæstvirtan forsætisráðherra sem hafa síðan ekki farið fram af hverju erum við í þessari stöðu er hún ekki fordæmalaus þarf ekki að rannsaka að